Non sarebbe meglio pensare come qualcuno intelligentemente e saggiamente dice, anche da certi vertici di questo Parlamento che bisognerebbe invece impegnarsi in un piano Marshall per l'Africa? La ricetta giusta non è l'accoglienza, non è il tentativo molto difficile, molto arduo, spesso impossibile di integrazione penso, per esempio, delle persone di religione e, soprattutto, di cultura musulmana, difficilmente se non impossibilmente integrabili. Invece, io avrei voluto ascoltare da chi rappresenta un grande popolo, una nazione ricca come la Finlandia, la disponibilità ad aderire a questo piano Marshall. Ma gli appelli lanciati non vengono casualmente da questa Europa, un po' distratta, un po' demagogica, che non si rende conto della gravità del problema dell'immigrazione e della necessità e del dovere morale e storico dell'Europa di aiutare i popoli africani, non facendo come si è fatto nel passato, finanziando guerre e speculazioni, ma con aiuti veri, magari intessuti attraverso la rete delle piccole e medie imprese, di quelle che sanno fare impresa e che potrebbero risolvere alla radice il problema dell'immigrazione. Invece lei mi scusi l'espressione chiara è stato un po' demagogico, dà l'impressione di avere un approccio demagogico all'immigrazione. Se io fossi finlandese e io vorrei essere un vero finlandese le consiglierei di cambiare strada e di seguire l'esempio di quelli che in Europa, con coraggio, magari correndo il rischio di essere accusati di xenofobia, razzismo, eccetera, scelgono la strada giusta, la strada vera, quella dei nostri missionari, che sono andati in Africa e hanno portato cultura, istruzione e crescita. Segua l'esempio del santo italiano, Don Bosco, che se fosse vivo oggi, come ha fatto nell'Ottocento, nella povera Italia agli immigrati metterebbe in mano uno strumento di lavoro, insegnerebbe a lavorare, non a venire a spacciare, a violentare, a fare quello che nei loro paesi, magari, questi ragazzi africani non hanno mai pensato di fare.